virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu um margt hann nefndi hérna sérstaklega norrænu víddina og mikilvægi þess að efla samstarf norrænu þjóðanna í evrópusamstarfinu og tek ég undir það sat ég fund nú í haust með háttvirtum þingmanni og fleiri alþingismönnum héðan frá íslandi á fundi um norðurskautsmálefnin nyrst í svíþjóð var það mjög athyglisvert og tek ég undir þetta með háttvirtum þingmanni en því vildi ég spyrja hann þeirrar grundvallarspurningar hvort eina leiðin sé til að efla hina norrænu vídd í evrópusamstarfinu til framtíðar og varanlega þannig að rödd norðurlandanna verði þar samstillt og há og eftir henni verði tekið og við höfum þar þau hámarksáhrif sem við getum hugsanlega haft í evrópusamstarfinu eru þau að ísland og noregur sæki um aðild að evrópusambandinu og gerist þar fullir aðilar rétt eins og danmörk finnland og svíþjóð eru nú er það ekki eina leiðin til að efla raunverulega hina norrænu rödd efla hina norrænu vídd í evrópusamstarfinu þannig að það skipti máli og kveði að og það sé varanlegt fyrirkomulag þannig að við höfum þar hámarksáhrif að þjóðirnar tvær sem standa enn utan evrópusamstarfsins að því leyti að þær eru ekki fullir aðilar og veikja þar með verulega samstarf norrænu þjóða í evrópusambandinu þurfi þær að sækja um aðild innan einhverra missira eða ára þó það sé kannski ekki spurning um mánuði og ár